Bineînțeles, ne îngrijorează pe toți faptul că în Afganistan este pe cale să intre în vigoare o lege care permite tratamente discriminatorii și degradante pentru femei în familie și societate. Acest act contravine flagrant agendei pe care noi o promovăm în Afganistan, cu atât mai mult cu cât majoritatea statelor NATO au anunțat suplimentarea participării lor la efortul de stabilizare a Afganistanului. Desigur, dimensiunea militară a prezenței internaționale în această țară este foarte importantă, poate chiar determinantă, dar aici nu este vorba numai de asigurarea păcii, de investiții în infrastructuri, ci de un proiect mult mai complex, modernizarea societății afgane.

Bineînțeles, nimeni nu are pretenția ca noua societate afgană să fie o replică a societăților occidentale, dar nici nu putem permite să închidem ochii la abuzuri și la încălcări ale drepturilor omului în numele respectării identităților culturale locale. De aceea consider că instituțiile europene au datoria de a transmite un mesaj ferm președintelui